Ni moje, da tukaj ocenjujem, kdo je za kaj odgovoren v prejšnji vladi in kdo ni odgovoren. Jaz sem povedal, kaj se dela zdaj. Povedal sem, da ministrstvo dela, da odpravlja zaostanke in da, bo tudi novi sistem, tako mi zagotavljajo, da, ko bo začel delovati, se bodo zadeve bistveno izboljšale. Sem pa povedal, da, reorganizacija ni bila postavljena, v, v, v pravi termin - tukaj se strinjava - vendar, se je potrebno vprašati, zakaj je do tega prišlo na tak ali drugačen način, ampak, ni moje, da danes sodim, kdo je za kaj primeren. Jaz sem tukaj od trinajstega oziroma, ja, od trinajstega septembra, vodim operativno vlado, in, če bi vse reševal, kaj je bilo prej, bom tu pa tam še kaj moral povedati, seveda, kaj se je prej zgodilo, pa česa ni bilo, ampak, ne bom pa danes ocenjeval, kaj je, kdo naredil in česa ni naredil, ker moram reševati današnje, probleme, ki so na mizi. Hvala.